Frau Präsidentin! Es ist nicht leicht vorherzusagen, wie dieses traurige Brexit Theater ausgehen wird. Nicht einmal für uns, die wir uns regelmäßig damit beschäftigen, und schon gar nicht für die unmittelbar Betroffenen Millionen Menschen, über drei Millionen Bürger aus EU Staaten in Großbritannien und über eine Million Briten außerhalb des Königreichs. Sie verfolgt diese Frage bis in den Schlaf, ihre Zukunft ist ungewiss. Sie fühlen, dass sie Verhandlungsmasse sind, und fürchten, dass sie am Ende des Prozesses zur Verschubmasse werden können. Fast 4,5 Millionen Menschen viele Mitgliedstaaten haben weniger Einwohner sind davon betroffen. Sie haben ihre Entscheidungen im Vertrauen auf den Fortbestand von Rechtsnormen getroffen. Sie brauchen klare Entscheidungen und keine Ungewissheiten. Als europäische Parlamentarier werden wir alles tun, um zu garantieren, dass Recht Recht bleibt. Die Rechte aus der Unionsbürgerschaft bedürfen unserer besonderen Aufmerksamkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, einem Brexit Deal zu Lasten der Bürgerrechte zuzustimmen, und da bin ich mir mit vielen Kolleginnen und Kollegen einig.